C'est un budget serré pour ne pas dire étriqué qui est proposé à notre vote, en particulier en ce qui concerne les crédits d'engagement.

Cela dit, les efforts conjugués de notre président, Jean Arthuis, de nos deux rapporteurs, Siegfried Mureşan et Richard Ashworth, et du commissaire Oettinger, auxquels j'adresse mes plus sincères félicitations, ont permis des améliorations substantielles par rapport à la proposition initiale du Conseil, ce qui expliquera le vote favorable

Comme mes collègues, je salue en particulier les moyens supplémentaires attribués à la recherche, aux jeunes, aux PME. Je salue également l'accroissement, modeste mais réel, des moyens attribués à l'initiative pour l'emploi des jeunes et l'engagement unilatéral de la Commission de déposer un budget rectificatif en cas d'augmentation des besoins. Je me réjouis des moyens supplémentaires obtenus pour atteindre l'objectif de consacrer 20 des dépenses de l'actuel cadre financier pluriannuel à la lutte contre le réchauffement climatique en exécution des engagements internationaux qui ont été pris. Je tiens encore à saluer les moyens supplémentaires qui ont été obtenus en matière de lutte contre le terrorisme, en renforçant les capacités opérationnelles d'Europol et d'Eurojust.

Je salue également comme beaucoup de nos collègues l'augmentation des crédits pour le programme Stratcom, communication stratégique de l'Union européenne vers les pays tiers. À l'heure où l'information libre et démocratique est menacée par les fake news et la propagande de certaines puissances étrangères, il est important et essentiel de réagir. Enfin, il y a une diminution des crédits que je veux saluer publiquement.

Erdoğan que l'Union européenne ne subventionne pas les dérives autoritaires ou les atteintes à l'état de droit et à la liberté d'expression. Cela dit, je tiens à exprimer aussi publiquement quelques motifs d'insatisfaction plus personnels. Je regrette en particulier qu'une proposition présentée à mon initiative par la délégation du Parlement n'ait pas été retenue lors de la conciliation. Il s'agissait d'une déclaration conjointe des trois institutions qui demandait à la Commission d'envisager la possibilité de proposer de nouveaux instruments juridiques et financiers pour venir en aide aux victimes d'actes terroristes et à leurs familles. Je regrette, par ailleurs, qu'il ne soit pas mieux tenu compte des besoins réels de certaines institutions, par exemple de la Cour de justice de l'Union européenne.

est un corset qui fige la répartition des moyens au profit des politiques existantes et fait plus difficilement place aux politiques nouvelles. Il est donc urgent et nécessaire que le futur cadre financier pluriannuel permette une plus grande flexibilité à la fois à l'intérieur des grandes rubriques et entre les rubriques, et assouplisse les conditions de mobilisation des instruments de flexibilité.